Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Commissari, le nuove proposte della Commissione europea per rafforzare la leadership europea nel campo dei veicoli puliti e sostenibili sono di vitale importanza per tutti i cittadini dell'Unione. Infatti, con queste proposte si stabiliscono nuovi obiettivi per le emissioni medie di CO2 delle auto e dei furgoni di nuova produzione, in Europa. Le proposte sono ambiziose ma nello stesso tempo realistiche e accelerano la transizione verso veicoli a emissioni zero. Esse stimoleranno sia l'innovazione nelle nuove tecnologie e i business model oltre a un efficiente uso di tutti i tipi di trasporto di beni e di persone. Sono d'accordo con il pensiero della Commissione, ovvero che in Europa ci debba essere un netto cambio di passo e di mentalità e che la riduzione del 40 di CO2 al 2030 avvenga anche soprattutto grazie ai trasporti. Nuovi tipi di carburanti di origine non fossile e l'utilizzo dell'elettricità prodotta in maniera pulita possono fare la differenza. Il futuro non è solo diminuire le emissioni delle auto ma anche incentivare l'utilizzo di mezzi meno inquinanti, sviluppare l'intermodalità nel trasporto e spingere affinché la digitalizzazione diventi uno strumento che ci permetta di viaggiare, senza soluzione di continuità, con un solo biglietto. Ciò che è ovvio è che le proposte presentate debbano essere promosse anche da strumenti finanziari mirati. Non dimentichiamoci che tutto ciò andrà a vantaggio non solo di una migliore mobilità, ma anche della salute di tutti i cittadini europei.